2012. De PVV verzet zich uiteraard met hand en tand tegen de voorgestelde verhoging met bijna 5 procent. Allerlei vlaggenschipinitiatieven passeren de revue waaronder het nog meer geld pompen in allerlei nutteloze Europese agentschappen die ons alleen maar belastinggeld kosten. Belangrijkste detail aan de begroting is echter de extra 1,3 miljard euro die geëist wordt voor het ITER project. Geld daarvoor moet uit andere posten van de huidige meerjarenbegroting komen en dat betekent dat er sprake is van een herziening. Dat houdt in dat elke lidstaat veto heeft voor de begroting 2012. Een fantastisch feit, want dan kan de Nederlandse regering gebruikmaken van haar recht om de begroting uitsluitend goed te keuren als sprake is van de absolute nullijn, zoals door mijn Nederlandse regering bepleit. Ik roep Nederland en de gelijkgestemde lidstaten in Europa dan ook op om volledig gebruik te maken van dat recht.